Zusammengefasst geht es um zwei Milliarden Euro, die Griechenland im Jahr 2015 erhalten hat, um schneller und einfacher in Projekte investieren zu können. Wir haben das damals gemacht, weil es sich um einen Sonderfall handelt und wir auch eine Sondermaßnahme getroffen haben nur unter der Bedingung, dass das Parlament auch eine Sonderkontrolle ausüben kann, eine Kontrolle darüber, ob das Geld effizient eingesetzt wurde und ob die Projekte zum wirtschaftlichen Aufschwung von Griechenland beigetragen haben. Ich warte seit dem März 2017 auf diesen Bericht der griechischen Regierung.

Ich spreche diese Sprache nicht und habe dann erwartet, dass man mir das in einer Sprache übermittelt, die ich verstehe und auch bewerten kann. Ich habe eigentlich bis heute darauf gewartet und bin froh, dass wir diese Interpellation heute machen, denn heute oh Wunder habe ich diesen Text dann auch in deutscher Sprache erhalten. Ich bedaure das, erstens weil die Bürger in Europa das Recht haben zu wissen, ob dieses Geld korrekt ausgegeben wurde, und zweitens weil ich diesen Bericht auch gerne dazu nutzen würde, zu belegen und zu beweisen, dass Kohäsionspolitik wichtig ist, einen europäischen Mehrwert darstellt und auch über das Jahr 2020